Señora Presidenta, estamos ante un informe, el informe Schwab, importante y bien construido, porque tanto algunos Estados como determinadas asociaciones de empresarios denuncian constantemente la existencia de trabas administrativas, de reglamentaciones diversas y de obstáculos que impiden la existencia del mercado único europeo. Muchos ejemplos podría aportar aquí ahora. Cito solamente dos hay grandes supermercados que han sido denunciados porque exigen que la carne del embutido que venden sea carne de origen nacional o los de biomasa, que han de cumplir en cada Estado miembro una reglamentación distinta. Este Parlamento debe impulsar la destrucción de todas estas barreras y muros que fragmentan los mercados. No olvidemos que el mercado único es la semilla que ha dado lugar a la Unión Europea, de acuerdo con las enseñanzas de los padres fundadores. Es más, por muchas dificultades que la Unión Europea tenga siempre en su camino, para seguir construyéndola y seguir avanzando, remedando lo que dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman en la película Casablanca